Panie Przewodniczący! W ostatnich latach pogorszyła się sytuacja chrześcijan. Według danych organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie 200 milionów chrześcijan cierpi z powodu brutalnych prześladowań, 350 milionów doznaje różnych form dyskryminacji. W 2018 roku śmierć poniosło czterdziestu misjonarzy i misjonarek. W styczniu w Strasburgu głosowaliśmy nad sprawozdaniem na temat wytycznych Unii oraz mandatu specjalnego wysłannika w sprawie propagowania wolności religijnej poza Unią. Jednak także jako chrześcijanie mieszkający w Unii Europejskiej jesteśmy zmuszeni do obrony, zwłaszcza z powodu regulacji i dokumentów wydawanych przez ONZ i Parlament Europejski, propagujących tak zwane zdrowie seksualne i reprodukcyjne z wymuszaniem edukacji seksualnej wieku dziecięcego, legalizacją aborcji, środków antykoncepcyjnych i akceptacją związków jednopłciowych, które dla katolików są nie do przyjęcia jako przeciwne naturze i Panu Bogu.